Señor Presidente, voy a hablar de dos conceptos coordinación y flexibilidad.

En los últimos años, en la Comisión ha habido una descoordinación extraordinaria entre las diferentes direcciones generales. La política del cambio climático se ha planteado muchas veces al margen del conocimiento científico de la Dirección General de Investigación

Mi primera pregunta es ¿Está usted dispuesto a organizar y fortalecer la coordinación interna, de tal manera que, cuando elijamos a los Comisarios, tengamos la garantía de que haya una coordinación interna? Segunda pregunta estamos hablando de competitividad, de crisis económica. ¿Está dispuesta la Comisión también a ser más flexible con algunos temas como REACH y su aplicación, que va a causar un daño extraordinario en nuestra propia competencia?

Y, en esa política de coherencia, mi última idea no es posible que hablemos de economía y de recuperación sin que hablemos de abrir los mercados energéticos.